W 2008 roku wzrastające ceny żywności spowodowały rozruchy w trzydziestu państwach.

Jest to sprowokowane również ogólnym kryzysem gospodarczym. Tym bardziej trzeba usilnie szukać metod sprawiedliwej dystrybucji produktów żywnościowych w skali całego świata. Ceny żywności wzrastają, a dochody rolników maleją. To też trzeba bardzo mocno podkreślić. W Unii Europejskiej niestety zapomina się, że Wspólna Polityka Rolna to przede wszystkim polityka bezpieczeństwa dostaw żywności wysokiej jakości po odpowiedniej cenie dla wszystkich konsumentów europejskich z gwarancją godziwych dochodów dla rolników. Nie można pozwolić na dalsze eliminowanie instrumentów regulacji rynkowej, w tym zapasów zbóż na odpowiednio wysokim poziomie.